Az átláthatóság a demokratikus intézmények kiemelkedő fontosságú elve. Ez különösen igaz az európai uniós intézményekre, mivel mint köztudott ezeket gyakran vádolják azzal, hogy elzárkóznak és hogy működésük nem átlátható. A Tanács elkötelezetten törekszik arra, hogy az uniós intézmények és szervek között a lehető legmagasabb szintű átláthatóságot biztosítsa. A Tanács annak is tudatában van, hogy a polgárok azoktól, akikre ügyeik kezelését bízzák, a lehető legmagasabb szintű normák betartását várják el, ezért üdvözli az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak az átláthatósági nyilvántartás létrehozására irányuló kezdeményezését.

Amennyiben a plenáris ülés elfogadja azokat, a jelentések alapján az elkövetkező hónapokban lehetőség nyílik az átláthatósági nyilvántartás létrehozására. Ezzel ismét megmutathatjuk, hogy az Unió nem csak szavakban, hanem tettekben is elkötelezett az átláthatóság mellett. Megragadom az alkalmat annak hangsúlyozására, hogy tisztában vagyok azzal, hogy a Tanács felkéréseket kapott az átláthatósági nyilvántartásban való részvételre. A Tanács eddig azért nem kívánt teljes körűen részt venni a folyamatban, mert a Parlamenttől és a Bizottságtól eltérően a Tanácsot jellegénél fogva nem érintik az érdekképviselők tevékenységei. Ők ugyanis rendszerint nem veszik fel a kapcsolatot a Tanáccsal, mint intézménnyel, hanem tevékenységeikkel az egyes tagállamokat célozzák. Mindazonáltal már kifejtettem, hogy a Tanács kész arra, hogy szerepet vállaljon a nyilvántartásban és kövesse a működését. Készen állunk arra is, hogy megvitassuk a Parlamenttel és a Bizottsággal a Tanács esetleges szerepének módozatait, természetesen anélkül, hogy ezzel a két intézmény közötti megállapodás hatályba lépését késleltetnénk. Tisztelt hölgyeim és uraim! A Tanács közelmúltbeli döntése alapján most vizsgáljuk egy politikai nyilatkozat megtételének a lehetőségét a nyilvántartás júniusi elindításához.